W tym kontekście trzeba wspomnieć również o trudnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych, które są narażone na ataki zarówno ze strony grup walczących z rządem Iraku, jak i na dyskryminację ze strony legalnych ośrodków władzy, i to zarówno federalnych, jak i też częściowo w Autonomii Kurdyjskiej. Nie ma większych postępów, jeżeli chodzi o zakończenie konfliktu pomiędzy szyitami i sunnitami.